Am votat și eu în favoarea raportului, deoarece ultimul Eurobarometru privind corupția arată că 74 dintre cetățenii Uniunii consideră fenomenul o problemă majoră în țara lor. În România, procentul este de 96, fiind în creștere cu trei puncte față de Eurobarometrul precedent. De aceea, avem nevoie de instrumente mai puternice la nivel național și european pentru a combate corupția, iar unul dintre ele îl reprezintă confiscarea extinsă a averilor obținute din fapte de corupție, precum și din alte infracțiuni. Fostul guvern de dreapta a promovat un proiect de lege privind confiscarea extinsă, însă, în prezent, legea nu este implementată eficient și, în continuare, cei care au obținut averi în mod ilegal le păstrează, chiar și după ce au fost condamnați. Din păcate, cei mai afectați sunt simplii cetățeni, care își pierd încrederea în actul de justiție.